Madame la Présidente, chers collègues, cette journée au Parlement européen est largement placée sous le signe de la lutte contre la pauvreté dans le monde. C'est important mais, comme l'a dit Mme Figueiredo, la pauvreté est encore trop présente en Europe aussi. La lutte contre ce phénomène est une des priorités de la stratégie

Et le revenu minimum adéquat pour tous en Europe est clairement un de ces moyens. L'excellent rapport de notre collègue démontre son utilité dans cette lutte et présente de réelles avancées. Mais sans initiative législative de la Commission, qui reconnaît d'ailleurs ce rôle du revenu minimum, nous craignons que les États ne concrétisent pas notre vœu de refus de la pauvreté. C'est pourquoi ce rapport doit être complété par une directive cadre respectueuse des pratiques nationales.